De ahí que cada vez sea más importante que Europa se dote, finalmente, de un instrumento que sea eficiente. Y creemos que, tal vez, tal vez porque yo pertenezco, digamos, al sector de los transportes y soy experta en seguridad vial, tal vez señor Comisario deberíamos plantearnos algo parecido o semejante al plan de acción sobre seguridad vial. Plantear un plan de acción europeo con objetivos, con estrategias, donde la mejora de la pronta intervención del minutaje necesario, como se hace en seguridad vial, tal vez podría ayudarnos y, también, mejorar a los profesionales, sus condiciones de trabajo, su formación. Y, también ―yo creo que es un elemento fundamental― la sensibilización, una cultura de la prevención. Lo estamos consiguiendo poco a poco en seguridad vial, por qué no en esa seguridad contra los incendios. Nos alegramos, desde luego, de que haya mejorado la coordinación y de que la solidaridad, y ahí yo creo que el Gobierno español, enviando los aviones necesarios, ha formado parte también de ese conjunto de sensibilización entre los Sures, pero también del Norte con el Sur debiera serlo. Y nos alegramos de que el proyecto piloto sobre la reserva táctica de aviones de lucha contra incendios pueda convertirse el día de mañana, realmente, en un cuerpo de intervención, que yo sí que creo importante. Pero tenemos todavía normas atascadas en el Consejo, como la del Fondo de Solidaridad y también la legislación sobre protección de suelos, que creemos que serían enormemente útiles.